á að vera fyrir alla sem þangað vilja sækja sér menntun þannig hefur það verið og þannig er það samkvæmt stefnu menntamálayfirvalda að því er ég best veit en á haustönn árið tvö þúsund og fjögur fyrir rúmu ári síðan kom það til að fjölmargir nýnemar og þeir sem sóttu um skólavist voru lengi að fá svar frá skólanum skólarnir gátu ekki tekið við þeim stóra árgangi sem þá kom í skólana ekki hafi verið gert ráð greinilega fyrir því af hálfu yfirvalda að á ferðinni væri mjög stór árgangur og árgangar sem framhaldsskólinn þyrfti að hýsa ég spurði hæstvirtur menntamálaráðherra að því í fyrra hve mörgum hefði verið vísað frá námi í framhaldsskólum á þeirri önn sem hér um ræðir árið tvö þúsund og fjögur samkvæmt því svari fengu að því er talið var allir nýnemar skólavist en ekki var vitað um afdrif eldri nemenda þar sem ekki var um að ræða samræmda skráningu upplýsinga um skólavist það er í sjálfu sér fráleitt að ekki sé haldin eða hafi verið haldin samræmt utan um svo mikilvægar grundvallarupplýsingar sem aðgengi að framhaldsskólanum og sérstaklega vegna þess að þar verða þeir verst úti þegar verið er að vísa frá í framhaldsskólunum og velja inn eftir einkunnum sem lægstar hafa einkunnirnar og eru viðkvæmastir fyrir svona raski og rugli af hálfu yfirvalda sem felst í því að þeir fá ekki inni í skólunum mörgum var vísað frá og sérstaklega þeim sem vildu koma aftur til náms eftir að hafa það sem kallað er fallið á brott og gert hlé á námi sínu og það er að sjálfsögðu óviðunandi staða að framhaldsskóla geti ekki sinnt því grundvallarhlutverki sínu að mennta á einstaklinga sem þangað vilja sækja og þangað eiga að geta sótt því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra að því nú hve mörgum sem sóttu um skólavist í framhaldsskóla haustið tvö þúsund og fimm var vísað frá sundurliðað eftir skólum hve margir sóttu um skólavist í framhaldsskóla eftir að hafa hætt tímabundið námi hve margir fengu ekki inni í neinum skóla og í fjórða lagi er það viðurkennd stefna stjórnvalda að þeir sem sækja um framhaldsskólavist eftir námshlé eigi ekki skilið rétt á skólavist nú getur það varla verið svo að fjölgun framhaldsskólanemenda og þangað sem vilja sækja eigi að mæta með þeirri undarlegu tillögugerð sem nú er uppi um að stytta framhaldsskólanám stytta stúdentspróf eða skerða stúdentsprófið að því er virðist í sparnaðarskyni til að spara tvo milljarða á ári átján prósent rekstrarkostnaðar og þannig geta mætt hinum stórum árgöngum við hljótum að vilja byggja vel yfir og ég trúi því að hæstvirtur menntamálaráðherra muni beita sér fyrir því að allir sem vilja sækja um vist í framhaldsskólanum fái þar inni og hafi kallað eftir samræmdum upplýsingum um þetta mál samræmdum upplýsingum sem lágu ekki fyrir í fyrra og því beini ég þeirri fyrirspurn sem hér var mælt fyrir til hæstvirts menntamálaráðherra